Sì, una brevissima passeggiata di appena 500 giorni. E ancora c'è nebbia fitta attorno al negoziato e la responsabilità come è stato ricordato è del governo conservatore e delle sue divisioni.

In gioco ci sono gli interessi dei cittadini.

Quando due coniugi vanno alla disunione, prima negoziano i termini del divorzio e poi le future relazioni e quindi prima bisogna negoziare le questioni del recesso e poi si può parlare di periodo transitorio. E deve esser chiaro che anche in questo periodo transitorio, se ci sarà e quando ci sarà, si applicheranno le quattro libertà e la Corte di giustizia, come ha ricordato il presidente Juncker, resterà competente. Devo dire che anche sugli impegni finanziari, il governo britannico è troppo vago, gioca sui numeri senza mai prendere impegni precisi. E sull'Irlanda del Nord davvero fatico a capire come le autorità britanniche possano opporsi al mercato unico e volere allo stesso tempo un confine leggero con l'Irlanda vogliono i vantaggi del mercato unico senza farne ufficialmente parte!

sui cittadini europei che vivono nel Regno Unito adempimenti amministrativi e burocratici che di fatto li discriminano. E io voglio dire a nome del mio gruppo che noi non accetteremo mai che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B ed esigiamo lo stesso impegno anche da parte di Londra. Finché su questi punti il governo britannico non prenderà impegni chiari e irrevocabili, il negoziato sulle relazioni future non potrà iniziare. Io non devo dare consigli a nessuno, tanto meno alla signora May. Noi parliamo attraverso il voto delle nostre risoluzioni ancora una volta il Parlamento è fortemente unito, grazie all'opera di Guy Verhofstadt e dei nostri negoziatori, insieme all'amico Barnier e al presidente Juncker. Però, se mi posso permettere, segua il governo britannico la nostra strada la strada dell'equilibrio e della saggezza, la strada che porta ad un successo per l'Europa e per lo stesso Regno Unito.